Je dis cela devant votre hémicycle parce que ce projet, qui ne reste qu'un projet jusqu'au moment où il y aura votre propre délibération, doit beaucoup au Parlement européen, au travail de votre rapporteur, M. Gauzès, et à beaucoup d'avancées qui ont été incluses dans le vote final du Conseil des ministres, en particulier liées au paquet supervision qui doit lui aussi beaucoup à l'apport du Parlement européen.

C'est la première fois que ce secteur fera l'objet d'une régulation européenne, et je voulais d'ores et déjà vous remercier pour la part que vous avez prise à ce projet de régulation.

C'est un sujet très important de la réforme bancaire et, là aussi, je veux saluer l'engagement du Parlement, illustré par l'excellent travail de votre collègue, M.

nous en avons parlé il y a deux semaines, ici même. Vous serez conduits à vous prononcer sur la proposition CRD 4 que nous présenterons au printemps 2011 pour mettre en œuvre l'accord Bâle III en Europe. Mesdames et Messieurs, c'est peu de dire que nous avons rencontré, que nous traversons encore une crise financière qui n'est pas terminée, sans précédent.

Cette crise, qui a commencé dans le secteur financier, a plongé l'économie européenne dans une récession sévère.

Il s'agit de restaurer la confiance, la stabilité dans le secteur bancaire, et d'assurer que le crédit continue à alimenter l'économie réelle, les entreprises, l'emploi, la croissance.

Combinées à des politiques fiscales destinées à sortir l'Europe de la récession, ces mesures de soutien ont alimenté le déficit et les dettes publiques. Mesdames et Messieurs les députés, les citoyens, les contribuables, ont payé une fois, paieront ils une deuxième fois? Moi, je ne le pense pas, et je ne le souhaite pas, car ce ne serait pas juste. Notre politique, c'est la prévoyance, c'est la prévention qui doit toujours coûter moins cher que la réparation. Il s'agit d'éviter que la crise et ses effets désastreux ne se reproduisent une deuxième fois, et c'est bien pour traduire cet impératif de prévoyance, de prévention dans nos politiques prudentielles que nous introduirons les normes de Bâle III en Europe. C'est dans le même esprit que nous voulons doter l'Europe d'un cadre de prévention de résolution des crises bancaires qui, là encore, s'appuiera sur les réflexions du Parlement. Je pense aux travaux de votre collègue Elisa Ferreira. Le G20, dans sa décision du 2 avril 2009, a chargé le Comité de Bâle d'améliorer en profondeur les normes de Bâle II là où cela est nécessaire pour renforcer la résistance des banques et améliorer la stabilité financière.

L'analyse réalisée par notre Commission et le Comité de Bâle montre que les nouvelles normes vont renforcer la stabilité financière, limiter la procyclité et déboucher sur d'importants avantages économiques et sociaux pour un large éventail de parties intéressées, grâce à la réduction attendue de la fréquence des crises bancaires et des risques qu'elle comporte. Cette réforme bénéficiera notamment aux emprunteurs, entreprises et particuliers, mais aussi aux créanciers, aux gouvernements, aux petites et moyennes entreprises et aux citoyens en général. Certes, ces avantages ne se manifesteront que progressivement en raison de l'introduction progressive, elle aussi, des nouvelles normes et des clauses transitoires qui ont été annoncées par le groupe des gouverneurs des banques centrales et les responsables du contrôle bancaire, le 12 septembre dernier. Il en va de même pour les exigences de liquidités. Les normes de liquidités sont soumises à une période d'observation jusqu'en 2015. Vous me demandez, Madame Kratsa Tsagaropoulou, si les nouvelles règles vont accélérer les fusions entre les banques ce n'est pas l'objectif de la réforme, mais si certaines banques ne parvenaient pas à se conformer à ces nouvelles normes dans les délais et devaient par conséquent fusionner avec leurs concurrentes, ou parfois leurs partenaires, cela aboutirait à un renforcement de la protection de leurs déposants et de leurs créanciers ainsi que de la stabilité financière. J'entends aussi votre préoccupation que les nouvelles normes ne touchent de façon disproportionnée les plus petites banques. L'étude quantitative réalisée par le Comité européen des contrôleurs bancaires concernant l'impact de Bâle III sur le secteur bancaire a montré que les petites banques, en réalité, Madame Kratsa Tsagaropoulou, seraient moins touchées par les nouvelles normes que les 50 premiers groupes bancaires de l'Union. Cela s'explique principalement par le meilleur niveau de capitalisation initial des petites banques et par leur modèle économique plus simple. Finalement, la Commission attache une grande importance à des conditions d'égalité de concurrence au niveau international. Il me paraît souhaitable que le G20 ne rouvre pas à ce stade un débat d'envergure sur l'ensemble des normes définies dans le contexte de Bâle III car celles ci sont le fruit de discussions longues et équilibrées.